Domnule președinte, cum arată viitorul Uniunii Europene Dacă proiectăm o Uniune cu două viteze, nu va arata bine, iar acest proiect asta propune o Uniune cu două viteze. De aceea am votat împotriva acestui raport. Da, Uniunea a fost lovită de crize la care a răspuns greoi și ineficient, de multe ori prea târziu, dar soluția nu este o uniune a statelor din zona euro și răspunsul este numai o uniune a statelor membre unită. Unde a dispărut principiul unită în diversitate? A rămas doar așa un slogan, nu mai este o realitate pentru noi? Da, trebuie să ne reformăm, trebuie să reformăm instituțiile europene, trebuie să fie mai puține instituții, trebuie să avem grijă cum cheltuim banii, trebuie să fim mai transparenți, trebuie să fim mai cumpătați în cheltuieli. Da, toate acestea sunt adevărate. Trebuie să avem un singur sediu, de asemenea, al Parlamentului European, dar, repet, nu o uniune cu două viteze.